Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question de la réorientation de l'aide et peut être le fait d'aller vers plus d'aide humanitaire, mais vous savez, les questions de corruption en République démocratique du Congo ne se font pas sur le dos de l'aide au développement.